Chcel by som týmto vyjadriť podporu a súčasne aj úprimný obdiv tínedžerke, ktorá sa stala symbolom boja za právo na vzdelanie moslimských žien. Iba 14 ročná Malala Jusafzaj dokázala svojimi názormi a prirodzenou odvahou byť postrachom pre Taliban. To, že práva žien a právo na vzdelanie vzbudzuje obavy v niektorých tradičných spoločnostiach, nie je príliš zarážajúce. Čo je však absolútne zarážajúce, je, že tieto spoločnosti dokážu zájsť až do takých extrémov, aby sa snažili zbraňami umlčať 14 ročné deti, ktoré volajú o právo na vzdelanie. Myslím si však, že to ukazuje aj na slabosť Talibanu a tých, ktorí sa snažia takýmito drastickými spôsobmi tieto práva potláčať.